Madame la Présidente, il y a quelques mois, tout le monde applaudissait la nomination d'une femme à la tête de la Banque centrale européenne. Mais ne nous y trompons pas c'est l'arbre qui cache la forêt, tant le sexisme règne encore en maître dans les institutions économiques européennes. à ceux qui en douteraient, j'ai amené ici quelques photos de ceux qui décident aujourd'hui de la gouvernance économique et monétaire de la zone euro.

La liste est encore longue et notre commission aux affaires économiques et monétaires ne fait pas mieux, avec seulement 11 femmes sur 60 membres. Il n'y aurait donc aucune femme assez compétente pour ces postes, comme a osé nous répondre un député de droite dans notre commission? Franchement, ce n'est pas sérieux, et une telle absence de parité est inacceptable. Il est temps que cela change, en prenant des mesures enfin contraignantes. Soyez en sûrs, les femmes ne se laisseront plus intimider ni marginaliser. Nous avons toute notre place aux manettes de la gouvernance économique européenne et nous comptons bien la prendre.